hæstvirtur forseti ég vil byrja á því að lýsa ánægju minni yfir því að hæstvirtur dómsmálaráðherra skuli vera viðstaddur þessa umræðu eins og hér kom fram í máli framsögumanns með fyrra þingmáli þá er það ekki venjan að ráðherrar séu viðstaddir svokölluð þingmannamál og mér finnst þetta vera nýbreytni sem er mjög lofsverð nýju þingsköpin þetta eru ekki nýju þingsköpin þetta er öllum í sjálfsvald sett hvenær þeir eru viðstaddir umræðu og hvergi kveðið á um það í þingsköpum að svo skuli vera en ég vil lýsa ánægju minni með þetta og vænti þess að hæstvirtur dómsmálaráðherra bregðist við því frumvarpi eða þeirri greinargerð sem ég mun nú flytja fyrir frumvarpið sem við leggjum hér fram þingmenn úr fjórum flokkum auk mín háttvirtir þingmenn magnús stefánsson karl fimmti matthíasson jón magnússon þuríður backman og gunnar svavarsson þetta er í fjórða sinn sem þetta þingmál er flutt hér á alþingi

í greinargerð sem fylgir með frumvarpinu segir meðal annars auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum eru bannaðar hér á landi og hefur verið svo lengi það hefur þó aukist að framleiðendur og dreifingaraðilar áfengra drykkja reyni að koma þeim á framfæri í auglýsingum með því að nota líkar umbúðir og nöfn á óáfenga drykki sem þeir svo auglýsa flutningsmenn vilja með frumvarpi þessu reyna að loka því gati sem virðist vera á löggjöfinni þannig að framleiðendur og dreifingaraðilar geti ekki farið í kringum bannið eins og að framan er lýst á árinu tvö þúsund og eitt kom út skýrsla á vegum ríkislögreglustjóra um áfengisauglýsingar þar kemur meðal annars fram að í noregi taki bann við áfengisauglýsingum einnig til auglýsinga á vörum með sömu merkjum eða einkennum í niðurstöðum nefndarinnar er að finna tillögu um að sú leið verði einnig farin hér á landi það er og vilji flutningsmanna að svo verði gert og löggjöfin hert eða eins og segir í skýrslunni það sem vekur sérstaka athygli við norsku löggjöfina er áherslan sem lögð er á að menn geti ekki komist fram hjá banninu með því að auglýsa vöru sem heimilt er að auglýsa en með svo sterkri tilvísan til vöru sem ekki er heimilt að auglýsa að í raun er verið að auglýsa þá vöru með því að auglýsa tiltekna vöru sé í raun verið að auglýsa aðra vöru þá virðist löggjöfin skýr og nútímaleg hæstvirtur forseti hvað er hér verið að segja það er verið að rifja það upp að í íslenskum lögum þá er bann við auglýsingum á áfengi og einstökum áfengistegundum það er jafnframt bent á að farið er fram hjá þessu banni með því að auglýsa tengdar vörur undir sama vörumerki en látið svo líta út að þar sé um óáfenga drykki að ræða þó í raun og sann sé verið að auglýsa áfenga drykki bjór eða aðra drykki og síðan í síðasta lagi er vísað í norska löggjöf þar sem reynt er að stoppa upp í þetta gat í löggjöfinni út á það gengur síðan þetta frumvarp sem er ekki meira en tvær lagagreinar annars vegar gildistaka laganna og hins vegar breyting á tuttugustu greinar núverandi áfengislöggjafar þar sem kveðið er á um bann við áfengisauglýsingum þar segir í þriðja málsl með leyfi forseta bannið tekur með sama hætti til auglýsinga sem eingöngu fela í sér firmanafn og eða firmamerki áfengisframleiðanda þó er framleiðanda sem auk áfengis framleiðir aðrar drykkjarvörur heimilt að nota firmanafn eða merki í tengslum við auglýsingu þeirra drykkja enda megi augljóst vera að um óáfenga drykki sé að ræða í skilningi laganna og ekki vísað til hinnar áfengu framleiðslu og síðan viljum við flutningsmenn bæta við með leyfi forseta eða hætta á ruglingi á milli áfengu framleiðslunnar og þeirrar sem verið er að auglýsa vegna nafns á vörunni umbúða eða annarra einkenna með öðrum orðum með leyfi forseta við erum að hnykkja á herða á skilgreiningu í því lagaákvæði sem kveður á um bann við áfengisauglýsingum síðan getum við tekið umræðu um það hvort yfirleitt eigi að leyfa auglýsingar með áfengi mér fyndist miklu heiðarlegra ef menn vilja hafa slíkt fyrirkomulag að löggjafinn og þá framkvæmdarvaldið setji fram lagafrumvarp sem opni á slíkar auglýsingar ef hins vegar það er vilji löggjafans eins og við búum við hér á landi að banna áfengisauglýsingar þá á að fylgja slíku banni eftir þá á að fylgja slíku banni eftir það eiga að vera hreinar línur ef það er vilji hæstvirtur dómsmálaráðherra og meiri hlutans hér á alþingi að leyfa áfengisauglýsingar þá eiga menn að koma hreint fram og koma með lagabreytingar þar að lútandi ef menn hins vegar eru fylgjandi því að bann ríki við áfengisauglýsingum að þá hljóta menn að vilja stoppa upp í það gat sem er nú á löggjöfinni við erum að óska eftir hreinum línum í þessu efni ég minnist þess að ritstjórar á dagblöðum þar á meðal á fréttablaðinu hafa viðurkennt að þeir séu í raun og sann að brjóta gegn markmiðum núverandi löggjafar með því að birta heilsíðuauglýsingar á bjór vitandi vits að þar er verið að auglýsa áfenga drykki þvert á það sem löggjöfin í sann heimilar þá er hafður sá háttur á að hafa í agnarsmáu letri að um sé að ræða óáfengan drykk við sjáum þetta aftur og ítrekað líka í sjónvarpi að þar eru áfengisauglýsingar og síðan einhvers staðar í agnarsmáu letri greint frá því að ekki sé um áfengan drykk að ræða ég vil taka þessa umræðu um heimildir yfirleitt til að auglýsa áfengi og ég ber fulla virðingu fyrir því sjónarmiði að vilja fara inn á þá braut en þá eiga menn að koma hreint fram og beita sér fyrir breytingu á lögunum í þá veru ef menn hins vegar eru sama sinnis og ég er og flutningsmenn þessarar löggjafar að það eigi að herða á þessum lögum og sjá til þess að markmið þeirra nái fram að ganga að þá hljóta menn að veita þessu frumvarpi brautargengi það væri fróðlegt að heyra álit hæstvirtur dómsmálaráðherra um þetta efni